griaunamos bažnyčios, šalinami kryžiai, areštuojami tikintieji, daugelis kunigų vis dar yra kalėjimuose. Prieš tris savaites valdžia sugriovė ten dar vieną bažnyčią. Deja, blogų naujienų sulaukėme ir iš Prancūzijos, kur parlamente prezidento E. Makrono partijos iniciatyva pateiktas įstatymo projektas, kuris drastiškai sumažino dvasininkų laisvę kalbėti moralės temomis ir kritikuoti LGBT ideologiją. Tai būtų šiurkštūs žodžio laisvės ir demokratijos pažeidimai.